Etwa wenn man die Ziffern 100 und 101 vergleicht. In 101 werden zwei dramatische, bedauernswerte Hinrichtungen in Weißrussland genannt, aber die größte Zahl der Hinrichtungen in der westlichen Hemisphäre, die in den USA stattfindet, wird überhaupt nicht einmal mit einer Silbe erwähnt.

Daher ist dieser Bericht schlicht und einfach einseitig.